La lutte contre le terrorisme s'inscrit dans le temps long, dans l'analyse, dans la compréhension et dans l'action. La lutte contre le terrorisme, c'est avant toute chose promouvoir la liberté d'expression et l'éducation, c'est sortir d'une vision binaire du bien et du mal, d'un monde qui s'affronte, c'est promouvoir la fraternité, la tolérance. Préserver nos droits, devoirs et valeurs, c'est les transmettre, éduquer, dialoguer, échanger, cultiver. La lutte contre le terrorisme, c'est promouvoir au quotidien une société inclusive, égalitaire, dans laquelle aucune discrimination n'a sa place car le terrorisme se nourrit de la haine et des divisions de celles et ceux qui subissent la mise à l'écart, l'oppression, l'irrespect, la mise à distance des sources d'information et d'éducation. La lutte contre la déscolarisation, l'illettrisme, la désinformation, pour l'alphabétisation, sont des combats à mener de manière constante auprès de nos jeunesses, riches de leur diversité. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi un combat contre nous mêmes, contre nos préjugés, nos oppressions, contre le racisme individuel et systémique. La vraie doctrine d'une lutte contre le terrorisme, c'est une doctrine en faveur du citoyen du monde, avec sa culture ou ses cultures, son histoire ou ses histoires, sans hiérarchisation, sans domination. Et ces temps de crise sont bien trop souvent récupérés par des discours populistes court-termistes, qui divisent et alimentent le terrorisme, bien plus qu'ils ne font avancer la lutte contre la barbarie. Les droits et les libertés que l'État doit protéger risquent d'être restreints par des actions censées les défendre. Dans un contexte sécuritaire, certaines actions discriminatoires deviennent peu à peu acceptables en réaction aux attaques. Enfin, si l'on renonce au respect des droits humains, à l'égalité et à la protection de l'état de droit pour combattre le terrorisme, nous risquons de faire le jeu de ceux qui nous attaquent en vertu de ces valeurs.